að því og hvernig hann ætlar að breyta heilu stofnunum til þess að geta sótt um sem kostar alveg óhemju fé hann ætlar að breyta íslenskri landbúnaðarstefnu til þess að geta sótt um og svo er hann á móti því að vera þarna inni þetta er náttúrlega dálítið skrýtin sannfæring ég ætlaði að tala við hæstvirtan ráðherra um fé án hirðis sem ég skrifaði grein um í morgunblaðinu nítján hundruð níutíu og fjögur fyrir sextán árum og var einmitt að vara við því að fé sem enginn á

en hefði betur nefnt þá því að ég varaði við því að því fé sem enginn á er stýrt af einhverjum það er einhver sem stýrir því sá sem stýrir því er góður og gegn og hann kemur og fer en svo kemur einn vondur sem stýrir fénu í eigin þágu það er hættan í fé án hirðis þess vegna þurfa menn annað hvort að hafa mjög sterkt eftirlitskerfi eða reyna að koma þessu fé án hirðis í hendur einhvers hirðis ég vil taka það fram að ég var á móti öllum breytingum á lögunum um sparisjóðina um hlutafjárvæðinguna af því að ég vissi hvað menn voru að gera og afleiðinguna sjáum við ég varaði einmitt við því sem gerðist nítján hundruð níutíu og fjögur ég held að ég þurfi að fara að birta þessa grein aftur fá hana endurbirta vegna þess að menn hafa leikið sér að því að misskilja hugtakið fé án hirðis fé án hirðis er í hættu það er málið það koma góðir menn og stýra því og þeir fara svo koma vondir menn einu sinni og þeir fara ekki þeir sitja fastir á fénu og stýra því áfram eins lengi og þeir mögulega geta með alls konar sjónarmið í huga